frú forseti ég ætla aftur að hrósa háttvirtum þingmanni össuri skarphéðinssyni fyrir að vera einlægur hvað sína skoðun varðar í evrópumálum en hans skoðun er einfaldlega sú að það eigi hér að grafa undan íslenskum sjávarútvegi hún er sú að það eigi að færa yfirstjórn sjávarútvegsmála héðan frá íslandi og suður til brussel

sem þar fór fram ég er bara mótfallinn því sem kemur fram hjá háttvirtum þingmanni össuri skarphéðinssyni að innganga okkar íslendinga í evrópusambandið myndi efla íslenskan sjávarútveg og ég spyr hvað hefur háttvirtur þingmaður fyrir sér í því er árangur evrópusambandsins að fiskveiðum svo glæsilegur að það megi ætla að það verði niðurstaðan hvort hafa ísland eða e s b ríkin náð meiri árangri í sjávarútvegsmálum